Comme l'a dit Guy Verhofstadt, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains hongrois nous ont accompagnés politiquement, intellectuellement, pendant des années.

Aujourd'hui, Monsieur Orbán, vous êtes sur le chemin de devenir un Chavez européen, un national populiste qui, justement, ne comprend pas l'essence et la structure de la démocratie.

Évidemment non!

Bien sûr que non!

Les recherches, par exemple, sur la vie, la politique de M. Berlusconi, est ce que vous croyez qu'il trouve cette information équilibrée? Bien sûr que non! L'information doit déranger la politique. Et elle nous dérange et cela fait mal des fois. Et c'est pour cela, Monsieur Orbán, que votre loi aujourd'hui n'est pas une loi qui correspond aux valeurs de l'Union européenne. Vous dites, Monsieur Orbán, que vous voulez une Europe forte. Une Europe forte, Monsieur Orbán, doit être une Europe crédible.

Chine? Ils veulent tous des informations équilibrées. Monsieur Orbán, est ce que vous comprenez que l'Europe est née contre les totalitarismes? Et que la base de la démocratie, la base de la liberté, c'est justement la liberté d'expression. Jamais une démocratie n'est morte parce qu'il y avait trop de libertés. Les démocraties sont mortes quand on était en train de restreindre les libertés, Monsieur Orbán. Vous le saviez il y a vingt ans, revenez à vos pensées d'antan et ça rime en plus. Donc vous voyez que c'est juste ce que je vous dis. Je veux finir sur une chose, Monsieur Orbán. Si vous voulez vous battre pour les chrétiens dans le monde, nous sommes avec vous, mais j'aurais rêvé et j'ai rêvé qu'aujourd'hui, que vous saluiez la révolution de jasmin en Tunisie, qui est la même révolution que vous avez vécue, Monsieur Orbán se libérer d'une dictature. Vous n'avez pas trouvé un mot pour les Tunisiens, eh bien c'est cela que je vous reproche. pour les chrétiens dans le monde, nous sommes avec vous. J'espère que vous serez avec nous pour lutter contre les dictatures dans le monde, qu'elles soient en Biélorussie, qu'elles soient en Tunisie, en Algérie, en Égypte, en Chine, en Russie, où que ce soit. Ce sont les valeurs communes de l'Europe que nous devons défendre ensemble.